Mnohokrát sa však nemajú ako dozvedieť, kde bol výrobok zhotovený, odkiaľ pochádzajú materiály, z ktorých je vyrobený, alebo aké technologické postupy použil výrobca pri jeho spracúvaní. Čo najlepšia znalosť spotrebiteľa o kupovanom výrobku je pritom základným predpokladom pre dobré rozhodnutie pri výbere tovaru. Na elementárne informácie o tovare, ktorými už od roku 1930 bežne disponujú občania Spojených štátov amerických, ale dnes už aj obyvatelia Číny, Japonska, Kanady, Indie, Mexika či iných krajín, naši európski občania stále nemajú právo. Preto je, myslím, najvyšší čas, aby aj Európska únia prijala normu, ktorá bude chrániť európskych spotrebiteľov bez ohľadu na partikulárne záujmy veľkých distribučných reťazcov či istých záujmových skupín, a uloží dodávateľom povinnosť vyznačiť na dovezenom tovare z tretích krajín potrebné informácie o pôvode tohto tovaru. Naši spotrebitelia tak získajú dôležitý zdroj informácií pre rozhodovanie o výbere tovaru a výrobcov z tretích krajín, ktorí svoj tovar vyvážajú do iných štátov, to nijako zásadne nezaťaží, pretože pôvod svojich výrobkov pre iné krajiny už dávno označujú. Dôležité však bude domyslieť aj mechanizmus jednotného uplatňovania sankcií a penalizácií za porušenie tohto nariadenia u všetkých členských štátoch, aby si výrobcovia nehľadali také miesto prístupu na spoločný európsky trh Únie, ktorý nie je z hľadiska sankcií náležite zabezpečený, a tak, aby obchádzali plnenie nariadenej povinnosti.